Campos de refugiados en la tierra ocupada por otro país. En todos ellos he visto la meritoria labor que desarrolla el OOPS, que está atendiendo una crisis que se prolonga ya más de siete décadas y que no tiene visos de solución en el inmediato futuro. Alguien ha señalado que estamos ante una crisis política y también humanitaria, pero es peor. Estamos ante la utilización de una crisis humanitaria para obtener réditos políticos. Eso es lo que han hecho los Estados Unidos cortar el apoyo a personas en situación de necesidad para imponer su política en Oriente Próximo, y eso es insoportable desde una perspectiva humanitaria.